Monsieur le Président, Madame la Commissaire, Monsieur le Commissaire, chers collègues, il s'agit d'un texte extrêmement technique, mais avec des implications économiques et des implications, je dirais, éthiques, relativement importantes. Dans le cadre du 3x20, nous avons voté, en 2008, l'obligation, pour les États membres, que le transport soit issu d'énergies renouvelables à hauteur de 10 en 2020. Dès ce moment là, le Parlement européen avait manifesté le souhait que puissent être pris en compte puisqu'il s'agit d'une disposition destinée à réduire les émissions de gaz à effet de serre les effets indirects du changement d'affectation des sols La Commission

Premièrement, mettre un terme à une politique qui n'est pas durable à long terme celle de devoir choisir, à propos d'une plante alimentaire, soit de la consommer soit d'en faire un carburant. Deuxièmement, prendre en compte les investissements qui ont été faits par les industriels avec beaucoup d'aides communautaires du reste depuis 2009, de manière à développer ce que l'on appelle les agrocarburants de la première génération. Troisièmement, faire en sorte que les agrocarburants avancés ceux qui pourront être fabriqués à partir des algues, à partir du power to gas à partir de la capture de carbone puissent être largement encouragés dans les années qui viennent.

C'est dans ce cadre que la Commission nous a saisis d'une proposition et que, à la suite des débats que nous avons eus au Parlement, nous arrivons, aujourd'hui, à ce texte. Le débat était très difficile parce que les intérêts économiques ont été extrêmement présents. Le rapport adopté par la commission de l'environnement était déjà un rapport de compromis avec tous les groupes, puisque tous les groupes avaient donné leur accord sur la base d'une réduction à 5,5 des agrocarburants de la première génération et la prise en considération de l'ILUC CASI dans la directive sur la qualité des carburants à partir de 2020. Le rapport de la commission de l'environnement est allé un peu plus loin et, dans un souci de compromis, j'ai donc cherché à trouver, pour ce vote en plénière, une solution qui puisse recueillir la majorité au Parlement.

Nous proposons 6 pour les agrocarburants de la première génération, incluant les cultures énergétiques. Nous proposons de n'appliquer l'ILUC CASI que dans la directive sur la qualité des carburants et non dans les critères de durabilité, et ce à partir de 2020, avec une clause de révision de la méthodologie en 2016 ou en

Nous proposons de réduire l'utilisation du facteur multiplicateur qui avait été proposé par la Commission de deux ou de quatre, en ne gardant un facteur quatre que pour les biocarburants les plus avancés et un facteur deux uniquement pour les huiles de cuisson et les graisses animales.